Egyetértek azzal a megfogalmazásával, hogy a tagállamoknak a helyzete nem egyforma, ezért olyan fenntartható és növekedésbarát stratégiákat kell bevezetni, amelyek illeszkednek az országspecifikus ajánlásokhoz, és elfogadják az érintett tagállamoknak a pénzügyi konszolidáció érdekében tett lépéseit is. A sorok között az is jól kivehető, hogy a költségvetési konszolidáció alapvető követelmény, de nem elégséges feltétele a gazdaság újraindításának. Nagyon fontos aspektusa a jelentésnek, hogy külön szól a munkát terhelő adóknak a csökkentéséről, amelyre azért láthatunk jó példát, például Magyarországon, hazámban is hasonló lépések történtek, illetve a magyar kormány azt is felismerte, hogy a szolidaritást tágabban kell értelmezni, és minden érintettől együttműködést kér, nemcsak a lakosságtól megszorításokon keresztül, hanem az érintett